Sie haben uns vor etwa einem Jahr eine Strategie für den digitalen Binnenmarkt vorgelegt, die unter anderem als wesentlichen Punkt den besseren Onlinezugang für Verbraucher und Unternehmen vorsah.

Der zweite Punkt Günstige grenzüberschreitende Paketzustellung aus dem Wissen, dass hohe Preise und ineffiziente Paketzustellung natürlich Onlinehandel behindern. Der dritte Punkt Geoblocking verhindern, wobei sicherlich eine Balance zwischen Verbraucherinteressen und Rechtssicherheit von Unternehmen notwendig ist. Der letzte Punkt Besserer Zugang zu digitalen Inhalten. Ich würde sagen, das heute präsentierte Paket führt sicherlich zu einer Verbesserung des Konsumentenschutzes.

Ob die Konsumenten zufrieden sein werden?

Aber generell kann man sicherlich sagen, dass es zu einer Verbesserung führt. Auch das Vertrauen wird verbessert, indem betrügerische Websites vom Netz genommen werden und bessere Identitätsermittlung notwendig ist.